Maar ook de Vredesfaciliteit moeten we daarbij noemen.

We hadden een heel boeiend debat met haar. We moeten af van die unanimiteit op buitenlands beleid. Dan gaan we meer stappen voorwaarts kunnen zetten. Wat mij betreft nog meer een verenigd en sterker Europa zijn, nog meer inzetten op Europese defensie. Voor mij echt waar de stap naar een Europees leger. Tot slot, mevrouw Mogherini, wil ik u danken.